Doy la bienvenida a su planteamiento, con todo entusiasmo y, solamente le quería plantear cuatro cuestiones concretas rápidamente. Yo creo que debemos transformar el Banco Europeo de Inversiones, en un Banco Europeo de Inversiones Sostenibles

En segundo lugar, para poder financiar el Pacto Verde que ha propuesto la Comisión, seguramente habrá que ampliar la emisión de los bonos verdes del Banco Europeo de Inversiones. ¿Puede decir algo al respecto? Yo sé que el BEI ya es el primer ente del mundo, pero quizás podemos ir más allá.

Y, por último, si puede decir algo de los posibles usos de los beneficios del Banco Europeo de Inversiones.